Dans cette dictature, le travail forcé est organisé de manière institutionnelle par le pouvoir, avec ce fameux système de service national illimité. Le soutien européen à l'Érythrée ne devrait jamais contribuer à ce travail forcé.